virðulegur forseti ég vil beina fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra vegna frétta um skerðingar á mannskap hjá þyrlusveit landhelgisgæslunnar nú er það þannig að í dag eða á síðustu mánuðum höfum við verið með þrjár þyrlur og nokkuð vel dekkaðar þyrlurnar en samt er það ekki þannig eins og ég skil það að ávallt geti verið tvær til reiðu og það hefur komið fram í svari sem hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur gefið skriflega til háttvirts þingmanns róberts marshall að með þremur þyrlum má gera ráð fyrir því að landhelgisgæslan hafi enga þyrlu tiltæka í allt að tíu daga á ári og hafi aðeins tiltæka eina þyrlu í allt að ein hálfan mánuð á ári en við þær aðstæður takmarkast flughraði við tuttugu sjómílur frá ströndu þannig að í dag má segja að það er eitt hálfur mánuður sem við höfum ekki dekkað pr ár með þeim kosti sem við búum við nú er hins vegar búið að segja upp þremur þyrluflugmönnum þannig að við erum að fækka þeim og miðað við skriflegt svar verða þetta þriggja til fjórir mánuðir sem við getum ekki komið til bjargar úti á hafi ef við lendum í vandræðum með okkar sjómenn eða aðra þá sem um þennan sjó fara ég vil gjarnan spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort þetta sé réttur skilningur og þetta séu þá þrjá til fjórir mánuðir sem við dekkum ekki af því að það hefur komið fram á opinberum vettvangi í ræðu sem árni bjarnason formaður félags skipstjórnarmanna hélt á sjómannadaginn síðasta að þetta væri fimm til sex mánuðir á ári og mér finnst skeika þarna talsverðu ég geri mér grein fyrir því að það er geysilega dýrt að leigja þyrlu og það kemur fram í þessu skriflega svari hjá hæstvirtum ráðherra hvað þetta kost ég var sjálf að leika mér að því að reyna að giska á hvað ætli kosti að leigja þyrlu á mánuði og ég giskaði á tíu milljónir ég bað einn háttvirtan þingmann sem situr í salnum að giska líka og hann giskaði á fjórum til fimm milljónir en svarið er að það kostar tæpar sextíu milljónir á mánuði að leigja þyrlu það er sjö hundruð milljóna króna á ári og áhöfnin kostar hundrað tuttugu milljónir á ári það er tíu milljónir á mánuði þannig að það kostar sjötíu milljónum á mánuði þyrla í leigu plús áhöfn í viðbót þetta eru auðvitað miklar upphæðir og ég vil spyrja af því að þetta eru greinilega hliðar landhelgisgæslunnar þessi leigukostnaður hvort það sé mögulegt og hvort hæstvirtur dómsmálaráðherra hafi eitthvað leitað eftir því til dæmis við lífeyrissjóðina hvort þeir gætu komið að þessu máli þannig að við gætum losnað við þessi ofboðslega háu leigugjöld svo vil ég líka spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort hún telji að það sé